Gospod podpredsednik državnega zbora, gospe poslanke, gospodi poslanci. Poslovnik Državne revizijske komisije je potrebno dopolniti zaradi sprememb Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. To je Državna revizijska komisija tudi storila, jaz pa danes posebej izpostavljam besedo zvezo 'pravno varstvo'. Državna revizijska komisija je namreč dopolnila k poslovniku posredovala v potrditev državnemu zboru triindvajsetega februarja dva tisoč osemnajst, se pravi spomladi letošnjega leta. Tisto, kar je pomembno, je, da se je izkazalo, da je čisto formalen postopek na podlagi tega, kar je bilo poslano državnemu zboru, se pravzaprav sprevrgel v svojevrstno nenavadnost. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je namreč ugotovila vsaj dve bistveni pomanjkljivosti pri poslanem gradivu, in sicer da gradivo ne le dopolnjuje akt, ampak ga tudi spreminja. Predvsem pa tisto, kar je še veliko bolj pomenljivo, da gradivo vsebuje relativno veliko število pravnotehničnih pomanjkljivosti. In tukaj je seveda zopet potrebno poudariti besedno zvezo 'pravno varstvo'. Kako namreč, inštitucija in Državno Državna revizijska komisija je paradržavna inštitucija, ki je zadolžena za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, kako torej opravlja svoje poslanstvo, če pa ima tako nespregledljive težave že pri tem, ko je potrebno dopolniti lastni poslovnik o delu. To je vprašanje, ki nikakor ni samo retorično. Kakorkoli, oba organa, tako Državna revizijska komisija kot Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora sta v nadaljevanju dokument uskladila, tako da je tisto, o čemer danes odločamo, pravno korektno. Zato bomo v poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev Slovenije dokument podprli. Hvala lepa.